Ich denke, dass heute ein guter Tag ist, nicht nur für die Europäischen Institutionen, sondern für die Menschen in Europa, weil es gelungen ist, zwei Jahre nach dem Zusammenbruch der Lehman Bank eine Struktur zu schaffen, die zwar nicht jedes Problem, das im Finanzmarkt entstehen kann, beseitigen wird, die aber einen Beitrag dazu leistet, dass Exzesse, die im Finanzmarkt entstanden sind, in der Europäischen Union nicht mehr möglich sind.

Ich will mich ausdrücklich bei der belgischen Ratspräsidentschaft bedanken, weil wir schon das Gefühl hatten ich kann anschließen an das, was die Kollegin Goulard gesagt hat dass der Rat es sich am Anfang sehr leicht gemacht hat. Der Rat hat zwar zunächst einen einstimmigen Beschluss gefasst, aber er hat die Probleme nicht gelöst. Und es war schon das Verdienst des Europäischen Parlaments, über alle Fraktionsgrenzen hinweg eine Lösung zu erarbeiten, die wirklich tragfähig ist und die dafür sorgen wird, dass wir stabile Aufsichtsstrukturen haben und auch in Krisensituationen über einen Instrumentenkasten verfügen, um Exzesse auszuschalten, und damit zu einer Stabilisierung im Finanzsektor beitragen können. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Reynders, die Sie da persönlich sehr viel Engagement hineingelegt haben! Aber ich will mich auch bei der Kommission ganz herzlich bedanken, die in einem fairen Dialog dafür gesorgt hat, dass die zwei Positionen zwischen Rat und Parlament, die zunächst sehr weit auseinander lagen, zusammengeführt werden konnten. Herzlichen Dank dafür!